Monsieur le Président, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle périodiquement que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.

Et pourtant, la liberté d'expression subit de plus en plus d'atteintes injustifiées, tant en France qu'en Europe.

C'est un formidable instrument de censure de l'opposition, que la ministre de la justice a déjà menacé d'utiliser contre Marine Le Pen.

Le Parlement européen vient, en effet, de modifier son règlement intérieur pour interdire aux eurodéputés de tenir des propos offensants, ce qui est contraire à la tradition démocratique occidentale, qui garantit aux députés le droit de dire ce qu'ils veulent dans l'hémicycle.